że przyszłe zmiany mogą bardziej ograniczyć biurokrację, która szkodzi biznesowi. Cieszę się, że w tej sprawie możemy działać ponad podziałami politycznymi to rzecz ważna. W dzisiejszym społeczeństwie, w którym dostęp do internetu jest coraz powszechniejszy, a aplikacje i narzędzia cyfrowe umożliwiają realizację coraz większej liczby zadań w trybie online, właściwie jest, żeby nasze kraje szły z duchem czasu. Cieszę się, że to czyni rząd mojego państwa. Chodzi o to, aby ludzie tracili mniej czasu w urzędach, a mogli więcej pracować i dzięki temu zarabiać więcej pieniędzy. Jest krok w dobrym kierunku tak podsumowałbym tę regulację.